hvað varðar aftur þá tel ég að það hljóti alltaf að vera uppi bæði hjá ríkisstjórninni og þinginu öllu hugleiðingar um það hvernig best yrði komið fyrir peningamálunum og þau markmið sem þar eru sett uppi enn og aftur vil ég bara ítreka þetta menn verða að fara mjög varlega þegar menn eru að tala um þessa þætti af því að það er ekki lengur svo að við séum bara að loka á hagkerfi eins og var hér á árum áður þar sem einu skipti hvað við sögðum menn höfðu ekki áhuga á því nú skiptir öllu máli hvað hinn alþjóðlegi fjármálamarkaður heldur um hvernig okkur takist að vinna með peningamálastefnuna þess vegna er það svo að ég hef litið svo á alla vegana fram að þessu að seðlabankinn hann